Ich will ihn nur ganz kurz begründen Um eine zeitige Veröffentlichung der Verordnung über die Verbringung von Heimtieren zu anderen als Handelszwecken und der darin vorgesehenen Durchführungsrechtsakte, insbesondere über das Format des Hausausweises, zu ermöglichen, ist es notwendig, das Datum des Inkrafttretens der Verordnung auf das Datum der Veröffentlichung

Das ist also die kurze Bemerkung, betrifft nicht die sonstigen Einigungen der ersten Lesung und betrifft den Änderungsantrag 150 von sechs Fraktionen. Ich glaube, Sie können dem auch zustimmen. Es ist keine wesentliche Änderung.